che la libertà di circolazione non sia punitiva per qualcuno, dobbiamo garantire le stesse condizioni in tutti i luoghi. La direttiva proposta dalla Commissione è una semplice direttiva di interpretazione di quella originale e mette qualche pezza a colori su un vestito già pieno di buchi, come si è verificato nel corso di questi anni. Ritengo dunque importante, con la prossima legislatura, arrivare a una revisione radicale di queste norme e non al loro aggiustamento.